virðulegi forseti ef ég og háttvirtur þingmaður pétur blöndal höfum verið sammála um eitthvað er það að efla megi þingræðið það á þó ekki bara við um síðasta eitt ár að ég hygg heldur hefur þetta nú verið langvarandi þróun hér á þingi ég vil nú minna á það að hér síðastliðið ár hafa þó fleiri þingmannamál fengið brautargengi en allmörg ár á undan þannig að við skulum nú ekki alveg háttvirtur horfa á þetta sem eitthvert svartnætti heldur held ég að við eigum bara heilmikil tækifæri við öll hvort sem við erum í stjórn eða stjórnarandstöðu á þess að efla þennan þátt ég geri ekki mikið úr orðum um kattasmölun en hins vegar í þeirri grein sem ég vísaði í áðan eftir vilhjálm árnason liggur það fyrir að flokksræði sem og tækniræði eða tæknikratíu og fleiri tendensum eða tilhneigingar sem við sjáum almennt í lýðræðisfyrirkomulögum er eitt af því sem við þurfum alltaf að vera vakandi gegn það á við um alla flokka svo ég nefni það það á við um hvern þann flokk getum við sagt sem er starfandi í lengri tíma það er ávallt hætta á að flokkshagsmunir séu teknir þeir eigi of ríkan sess hins